Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, problematika ochrany cezhraničného investovania krajín Európskej únie sa po prijatí Lisabonskej zmluvy stala nesmierne zložitou a chúlostivou. Viac ako 1200 bilaterálnych investičných dohôd uzavretých členskými krajinami podľa rozličných právnych režimov, v mnohých prípadoch nekompatibilných, je potrebné komplexne previesť pod gesciu Európskej únie pri zachovaní práv zúčastnených strán. Princíp koexistencie platnosti dohôd počas prechodného obdobia, ktorý by umožnil členským štátom opätovne prerokovať existenciu bilaterálnej dohody, či v súlade s investičnou politikou Európskej únie dokončiť rokovania o tých dohodách, ktoré boli rozpracované, je asi jediným možným východiskom zo vzniknutého právneho marazmu, ktorý prenesením kompetencií členských štátov na Európsku úniu vznikol.